Señora presidenta, ya finalizando el debate, me sumo a la unanimidad de esta Cámara, de todos los grupos políticos aquí presentes y todos los diputados que han intervenido esta unanimidad se dio también en la Comisión de Agricultura y, por lo tanto, queremos lanzar a la Comisión —en este caso a la señora Bieńkowska— un mensaje político claro e inequívoco, desde la comisión y desde este Pleno no puede darse la patentabilidad de plantas que se hayan obtenido por procesos biológicos, claramente. Y para eso tienen que intervenir, con esa reclamación del proceso, antes del uno de octubre. Por eso esta pregunta oral, por eso esa Resolución, es verdad que en tercer lugar. Es algo muy sensible, que muestra además si vamos a tener capacidad de respuesta ante esta oficina de patentes. Quiero decir, para terminar, que se debe conservar el interés público general y diferenciar claramente entre variedad protegida y patente.